Digitalizarea a adus cu sine oportunități importante, în special în modul în care avem acces la informații noi, a timpului scurt necesar accesării acestora, dar și în modul în care folosim aceste informații pentru a ne ușura viața de zi cu zi. Sărăcia este una dintre consecințele directe a lipsei de informație. Fie că vorbim despre rata de alfabetizare dintr o anumită zonă sau despre accesul la educație superioară, digitalizarea aduce cu sine o serie de avantaje. Digitalizarea înseamnă și dezvoltarea unor aplicații de utilitate publică ce pot fi folosite de administrațiile publice locale în beneficiul cetățenilor. Digitalizarea înseamnă o imensă oportunitate pentru tinerii din ziua de azi învățarea unui limbaj de programare, dar chiar și deprinderea abilităților digitale de bază oferă o șansă în plus celor care se apleacă spre acest domeniu tehnologia informațiilor și comunicațiilor. Tineri de oriunde și din orice mediu social pot avea acest succes. Pe scurt, digitalizarea aduce cu sine oportunitatea unei șanse în plus la obținerea unui loc de muncă, beneficii pentru comunități și, în final, posibilitatea reducerii sărăciei prin accesul la informație și la cunoaștere.